Je znakom určitej sebaregulácie pri vyjadrovaní názoru. Týka sa to nielen novinárov, ale aj politikov, umelcov, a nakoniec všetkých ostatných občanov. Politicky korektné v našej spoločnosti nie je rešpekt voči názoru druhého, ale zdieľanie názoru, ktorý je väčšinový. Sú veľkým nebezpečenstvom pre našu demokraciu a kultúru. Ešte jedná poznámka som zástancom rešpektovania slobody prejavu, ale sloboda prejavu nie je šírenie dezinformácií, klamstiev a ohováraní, ako sa to často stáva.